Într o economie globalizată și tot mai digitală, practici restrictive, precum introducerea de taxe suplimentare pentru rezervarea biletelor prin agenții sau platforme online sunt ilogice și perdante. În secolul al XXI lea, consumatorii au dreptul să fie pe deplin informați cu privire la serviciile pe care le achiziționează și să poată face o comparație între tot ceea ce este disponibil pe piață, iar aceste schimbări trebuie să se reflecte inclusiv în modelul de business al companiilor. Ca membru în Comisia pentru transporturi și copreședintă a Intergrupului pentru turism îmi doresc ca aviația europeană să devină o poveste de succes, mai ales în contextul competiției acerbe cu alte regiuni și state terțe.